Predsedujoči, hvala lepa še enkrat za besedo. Spoštovana ministrica, ne, danes ste zagovornica, dejali, da glede tega naznanila, da, boste ob dnevu začetku delovanja evropskega javnega tožilstva, takoj, takoj, to zadevo objavili. Ampak glejte, na samem odboru ni bilo besede o tem, ni bilo besede o tem, ne, zato smo mi tukaj res upravičeno zaskrbljeni, ker zdaj dikcija je govorila tako: minister, pristojen za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi naznanilo o dnevu začetka delovanja EET." Konec, ne. In tukaj naš amandma smiselno nadaljevanje te časovnice, zato smo pol, napisali dodatek "najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona". In še dalje: "Ministrstvo za pravosodje najkasneje v devetih mesecih od objave naznanila iz prejšnjega stavka, poroča Državnemu zboru o poteku postopkov za imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca." Zdaj, tukaj ta, to poročilo Državnemu zboru, s strani ministrstva, in pa še tukaj smo dali devet mesecev, ne, od objave tega naznanila, se nam zdi čisto korektno, čisto nekaj normalnega, da se tudi tretja, samostojna veja, oblasti nekako seznani s tem, ker, ne glede na to, da, so postopki predlaganja kandidatov tako tako za evropskega državnega tožilstva, koz za evropskega delegiranega tožilca, potekajo znotraj stroke - s tem se seveda mi strinjamo, ampak tukaj vseeno apeliramo na to, da so ti postopki transparentni, predvsem pa to, da bodo ti, kandidati res, kompetentni in da bo njihova, neodvisnost, kot pravi uredba, nedvomna. Se pravi, da se ne bo dvomilo, v ne bo dvomilo v njihove kompetence, v njihovo strokovnost, zato bi bilo seveda zelo priporočljivo, da se pa vendarle pol z nekim poročilom, poslanci tega Državnega zbora seznanimo s tem. Jaz zdaj osebno si res ne bi želel, da bi zdaj javni, evropski tožilec ali pa, delegiran evropski tožilec bil nekdo, ki je kot domači tožilec recimo v preteklosti zastopal kakšen politični obtožni predlog, ki je potem bil - zadeva na sodišču je padla, in pa hkrati ne bi bi želel, da bi na ta mesta, delegirali oziroma poslali kakšne, ne vem, sodnike, ki tudi lahko kandidirajo, ki so na kakšnem pikniku mahali s totalitarnimi simboli. Zato bi bilo seveda še kako prav, da se da se te zadeve potem preko poročila, tudi dajo v vpogled poslancem tega Državnega zbora in prej so kolegi govorili o nekakšnih pritiskih, ne, o o oblikah pritiska, ne. Glejte, percepcija seveda, nas, na naše delo, je seveda različna, ne. Za nekoga je to pritisk, za nas pa je to samo nekakšen monitoring, pregled - ne, še enkrat poudarjam - na transparentnostjo teh postopkov in predvsem primernostjo samih kandidatov, njihovih kompetenc, strokovnih znanj in tako dalje. Tako da, glejte, ta naš amandma je povsem na mestu, se pravi, dvopartitno sestavljen - najprej iz tega, da, se, naznanilo o dnevu nekako časovno določi, ne, zdaj, gospa ministrica pravi, takoj, mi smo navedli tri mesece in pa, ta drugi del, ki govori o samem poročilu Državnega zbora, tako da, mislim, da, ob nekem temeljitem premisleku, boste videli, da je ta, amandma še kako na mestu, zlasti, zato, ker tudi nekatere druge, poslanske skupine napovedujejo nepodporo temu zakonu, tako da, jaz pa mislim, da tukaj ta naš amandma, velja podpreti. Zaenkrat toliko, hvala!